Señor presidente, señor comisario, la amenaza de los injustos y perjudiciales aranceles de Trump pone en peligro a multitud de sectores, productos, trabajadores, ganaderos, agricultores y miles de familias en España y en Europa.

La Unión Europea debe dar una respuesta firme, para defender la libertad económica y la unidad de mercado frente a los aranceles, las barreras y las imposiciones. No podemos dejar la respuesta solo en manos de cada país. Hace falta una respuesta unitaria europea. España, lamentablemente, se encuentra con un Gobierno socialista que, en vez de estar en funciones, está de vacaciones. Y con las guerras comerciales perdemos todos. Y Trump pretende castigar a unos países más que a otros, para romper justamente nuestra unidad de mercado y castigar a aquellos sectores en los que somos líderes mundiales. No caigamos en su trampa de no ir unidos. Señor comisario, le pedimos unidad, solución, ayudas a los sectores y países afectados y más relación transatlántica.